Domnule președinte, am votat astăzi în favoarea rezoluției privind statul de drept din România. Rezoluția este bună pentru România, este bună pentru poporul român, rezoluția apără oamenii cinstiți de către politicieni din România care doresc să slăbească justiția, să oprească combaterea corupției, politicieni care doresc instituții slabe la cheremul lor. Liviu Dragnea, Viorica Dăncilă, ministrul Justiției, Tudorel Toader, toți aceștia au eșuat. Astăzi, Parlamentul European a votat cu o majoritate largă cu sprijinul tuturor marilor familii europene, al tuturor familiilor proeuropene, a votat cu o majoritate largă această rezoluție, iar semnalul este următorul Parlamentul European este alături de români, este alături de poporul român în lupta lor pentru o bună guvernare, pentru justiție, pentru valori europene.

Votul de astăzi, covârșitor, arată foarte clar că PSD ALDE sunt izolați în Europa și nu pot obține nimic pentru România în Europa.